La grande majorité des parlementaires présents a alors dressé le même constat que celui qui nous rassemble aujourd'hui, à savoir que les systèmes de soins en Europe sont au bord de l'asphyxie et que leur viabilité est menacée. Si l'accès aux soins pour tous est menacée partout en Europe c'est avant tout par rapport à mon collègue qui est intervenu parce que les médicaments innovants sont très chers.

L'industrie pharmaceutique est la plus lucrative, à l'heure actuelle, et il faut donc introduire une conditionnalité.

C'est cela qu'il faut refondre dans le cas de ce monopole par rapport aux entreprises.